Predvidevam, da, glede na to, da ste skoraj bili zraven pri vsem, ker ste dobro poučeni, predvidevam, da boste, potem sprejeli tudi mogoče, kakšno, prošnjo, da boste kakšen posebni odposlanec, ste šli na Dunaj, boste vi bolje predstavili te zadeve kot mi, ki smo očitno premalo aktivni. Kar se tiče, drugih vprašanj, nisem mislil, da da mislite, da moramo napasti Avstrijo, nikakor, ampak, tukaj gre še za eno vprašanje. Namreč, vprašanje etnične narodne skupnosti avstrijske pri nas, ki kjer Avstrija trdi, da je to recipročno vprašanje. Mi smo povedali, da to ni recipročno vprašanje in da ne gre za enak status in Avstrija pač to problematizira ta hip tudi, o tem je bilo nekaj besed na obisku na Dunaju. Tako da naši pogledi in avstrijski se v nekaterih primerih precej razlikujejo, na drugih pač ne. In, Glede na to, da poznate zgodovino od Karantanije dalje verjamem, da boste mogoče vi več dosegli, na tem področju, čeprav, nekoliko dvomim. Kar se pa tiče manjšine na Madžarskem in, v Italiji, je pa to zame kljub temu, da pravite, da je druga zgodba, ampak vseeno, si zaslužijo enako obravnavo in mislim, da če bomo zagotovili, njihov status, tako kot si ga zaslužijo, da bomo zelo uspešni in da moramo v tej smeri delovati. Zdaj, kaj je pa zgodovinsko gledano, vemo, da vi tudi seveda zahtevate še celo Istro zraven, pa vemo, da je to pač mimo bilo, ne. Te te stvari so danes žal mimo. Se pa strinjam, da če bi v preteklosti bila drugačna ravnanja bi bilo lahko marsikaj drugače, to pa res.